Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass zur Ablehnung die qualifizierte Mehrheit notwendig ist.